Signor Presidente, onorevoli colleghi, il dato dei 46 miliardi di dollari stanziati dalla Cina per il fondo per la Via della seta dovrebbe farci riflettere tutti sulle prospettive geo economiche delle trasformazioni in atto e degli sviluppi

anche se condivido totalmente i richiami che più voci, anche l'ultima, hanno fatto sulla vigilanza, che occorre tenere altissima, sul rispetto dei diritti umani, specialmente delle minoranze e anche dei diritti di libertà religiosa, perché in Cina mi risulta che certi seminari si svolgono a porte sotterranee, come nell'antica Roma quando perseguitavano i cristiani, e questo non è tollerabile.

È un grande paese in via di trasformazione. Ma qual è la politica dell'Europa verso la Cina? Certo, avremmo piacere di sentirla da parte dell'Alto rappresentante che non ci onora della sua presenza. In realtà non si capisce bene. Da un lato l'Unione europea non esprime un no chiaro al riconoscimento della Cina come economia di mercato, e questo direi che per adesso va molto bene, dall'altro tarda però a giocare un ruolo attivo nei confronti del progetto della Via della seta, che, come italiano voglio ricordare mi interessa molto, non solo simbolicamente ma perché